Domnule Președinte, este greu să sintetizezi în două minute oroarea absolută pe care o reprezintă situația drepturilor omului în Coreea de Nord. Mă voi mulțumi, de aceea, să evoc câteva fapte brute care sunt mai mult decât elocvente.

Doar între 2005 și 2012 au putut fi documentate 510 execuții publice, dar foarte probabil cifrele reale sunt mult mai mari.

Înfometarea este practicată sistematic și astăzi, statul terorii nord corean și a arogat dreptul de a distinge între cetățenii care pot fi ținuți în viață și cei de care se poate dispensa.

Avortul forțat și infanticidul sunt practici curente care vizează, în vasta majoritate a cazurilor, femeile nord coreeene, care sunt repatriate forțat din China.